Schimburile economice și comerciale reprezintă un element esențial al procesului deoarece ele contribuie la dezvoltarea cooperării politice. Semnalez nevoia de a promova și mai mult parteneriatul în domeniul energiei. El răspunde unui interes reciproc de asigurare a securității energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport.

Trebuie să fie folosit și mai mult cadrul oferit de Parteneriatul estic și de Euronest pentru a crește încrederea și a promova dialogul între părți.